Also Man kann etwas machen, ohne Wohlstand zu verlieren. Ich habe bei mir vor meiner Haustüre einen Test gemacht. Ich habe einen Gemüsestand vor meiner Haustür.

Der Rückgang war von einem Samstag auf den anderen 70.

Das ist ja die Erfahrung von Irland und von Finnland. Also Anreize schaffen und auch zusehen, dass wir vollständig abbaubare Verpackungen bekommen. Das ist der Weg!